Vielmehr erleichtern natürlich diese offenen Grenzen die illegale Zuwanderung, internationale kriminelle Organisationen haben ein leichtes Spiel, europaweit zu agieren.

Nun zur Frau Kommissarin Frau Kommissarin Malmström, wenn Sie vor diesem Hintergrund 300000 illegale Einwanderer allein aus Südosteuropa behaupten, dass Flüchtlingsströme in Europa keinesfalls eine Bedrohung der öffentlichen Sicherheit darstellen, dann weiß ich nicht, wo Sie leben und mit welchen Bürgern Sie Kontakt haben. Aber ich lade Sie herzlich ein Kommen Sie in die Regionen, in mein Heimatland Österreich.